Bueno, yo creo que hay políticos y políticas cuyo fondo de comercio consiste en exacerbar los odios al que es distinto, al extranjero ese es su fondo de comercio. Para ellos, cuanto más problema haya, mejor para ellos, porque más capital político tienen. Yo lo rechazo totalmente. Yo he sido emigrante, he sido hijo de emigrantes, y creo que la emigración puede resolver los problemas del país de acogida y los problemas de los países de envío, a condición de que el trato sea igual, el salario sea igual y los emigrantes sean tratados como seres humanos en los países de acogida. Y rechazo totalmente el racismo y la xenofobia de que hacen gala algunos políticos, que alimentan la peor de las pasiones de los seres humanos.